Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora commissario, come Lei ha sentito i due correlatori hanno definito con grande precisione e con grande efficacia le dimensioni di questo mercato, le sue caratteristiche e soprattutto i fenomeni distorsivi che dentro il mercato si sono realizzati in questo arco di tempo. Vorrei per questo limitarmi a sottolineare tre aspetti, rapidamente.

Che non ci sia qui è davvero significativo, purtroppo. Il secondo è che questa mancanza ha consentito attività illecite come quelle che sono state ricordate dai colleghi. Allora, assicurare per le importazioni le stesse condizioni che per le esportazioni ci serve a camminare nella giusta direzione. La terza cosa, da non sottovalutare, è che un sistema legislativo come quello che stiamo discutendo consentirà anche su questo versante di combattere fenomeni di evasione ed elusione fiscale che tanto hanno penalizzato l'economia europea.